Monsieur le Président, nous menons aujourd'hui un débat vraiment passionné sur une question qui est particulièrement sensible. Je voudrais revenir sur les deux rapports dont nous avons à discuter et féliciter les deux rapporteurs, M.

Nous sommes dans une période de crise économique grave beaucoup de nos concitoyens sont très inquiets de l'augmentation du prix de l'énergie et l'on sait que la facture énergétique est un élément fondamental de la compétitivité de nos entreprises. Sur ce point, l'exemple des États Unis est très probant. La deuxième raison tient à l'indépendance énergétique et à la diversification. L'accent doit être mis sur la recherche de nouvelles technologies d'extraction moins polluantes ainsi que sur le strict respect des conditions de sécurité pour l'expérimentation, l'exploration et l'exploitation de cette ressource. Ce qui m'interpelle, c'est la perte de croyance dans le progrès scientifique et technologique dont découlent l'innovation, l'esprit d'entreprise, la culture du risque qui contribue indéniablement à la désindustrialisation de l'Europe. Il nous faut donc rassembler plus de connaissances et d'informations avant de condamner le gaz de schiste de manière définitive. On ne peut pas et on ne pourra pas ignorer longtemps les immenses réserves dont regorge le sous sol européen et l'opportunité que représente le gaz de schiste. En conséquence, je ne trouve pas opportune l'idée d'un moratoire. Ce que je souhaite, c'est que dans le respect de la subsidiarité et avec un encadrement réglementaire strict, respectueux de l'environnement, des ressources en eau et de la sécurité, nous puissions permettre aux États membres qui le souhaitent de bénéficier de cette opportunité. Nous avons donc besoin d'une vraie réglementation. Ouvrons le débat à partir des études qui sont commandées par la Commission et je suis convaincue que nous arriverons à obtenir un cadre juridique qui sera probant.